Weniger Bürokratieaufwand und reduzierte Kosten sollten Vorteile für Unternehmen bringen.

Das geplante Einheitsgericht würde die erfahrenen europäischen Patentgerichte in den Mitgliedstaaten völlig verdrängen. Der nationale gewerbliche Rechtsschutz würde einfach stillgelegt, um einer EU Behörde Platz zu machen.

Und drittens Die Verfahrenskosten werden nicht reduziert im Gegenteil, Fachleute rechnen mit fünffachen Kosten, und fünffach wäre auch die Risikolast.

Man müsste den Vorschlag auch dahingehend ändern, dass man die Entscheidungen des Patentgerichts beim EuGH anfechten kann.